Beaucoup de questions ont été évoquées celle des taux d'erreur je n'y reviendrai pas, la marge de progression pour le FED est importante comme celles de la performance et de l'efficacité.

Nous devons toutefois aussi tenir compte du fait que nous sommes à un moment où les peuples européens ont tendance à se replier sur les frontières continentales, à un moment où l'on ressent aussi une désespérance en Europe.

C'est pourquoi nous avons procédé à ce contrôle avec le plus grand sérieux, car je crois qu'il est la garantie même de la pérennité de cette politique d'aide au développement absolument nécessaire.